Ich glaube, dass wir einige haben, die ein bisschen Probleme haben. Wenn ich Herrn Zeman nehme, den ehemaligen Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten in der Tschechischen Republik, der sich gerade erst vor einem großen Kongress mit jemandem betätigt hat, der für die Verbrennung von Muslimen eintritt, da das muss ich nüchtern sagen haben wir in ein paar Staaten Schwierigkeiten. Ich glaube, dass wir beide mit derartigen Schritten nicht einverstanden sind und unsere europäischen Werte, für die wir einstehen, gemeinsam durchsetzen wollen.